En effet, ce règlement alimente les débats depuis un long moment déjà mais c'est grâce à son rapport que nous avons je crois réussi à nous concentrer sur l'essence même de nos principes en tant qu'Union européenne, espace de liberté et de justice.

C'est grâce à ces clarifications que tout mauvais usage pourrait être prévenu. Sur le plan technique, tout déclenchement du mécanisme de suspension doit se faire dans le respect des critères que nous avons définis, mais surtout par une analyse au cas par cas. C'est le seul moyen de répondre adéquatement à un accroissement migratoire, mais surtout au danger d'une instrumentalisation excessive.

Le débat aujourd'hui le prouve nous avons besoin d'une politique commune de visas dont les instruments soient clairement définis.